Señora Presidenta, señor Comisario, la verdad es que tengo una sensación de desesperanza, casi de frustración, que debo compartir con alguien. Me va a permitir que lo haga esta tarde con usted.

mientras pasamos de una situación que evoluciona desde lo preocupante hasta lo insostenible y de lo insostenible hasta lo dramático, la Comisión se presenta, una vez más, en este Parlamento, como si fuera un comentarista político, como si fuera un analista más, y no como el verdadero Gobierno de la Unión, que es lo que es y, además, es lo que necesitamos.

Gobernar no es hacer una simple reestructuración de fondos, ni siquiera anunciarla, para lavar la cara ante la opinión pública, sino elevar una estrategia ambiciosa y duradera y rápida para acabar con el desempleo juvenil.

Gobernar no es ceder ante las presiones del Colegio de Comisarios o de otros Estados miembros del Consejo que se esfuerzan en intentarnos convencer de que de esta crisis financiera, de esta nueva oleada de recesión, solo saldremos renunciando a salarios, derechos laborales o indemnizaciones que solo nos cabe un futuro de precariedad como generación.

Señor Presidente, el empleo es mucho más que un derecho de ciudadanía, es un instrumento de vinculación con el sistema, es un instrumento de integración social. Y, por tanto, cuanto más desempleo, mayor desafección política y, por eso, señor Comisario, no me sirve que ustedes hablen de cuestiones de competencia para no hacer nada en relación con el desempleo juvenil. Porque, además, señor Comisario, cuando ha tenido que interpretar de manera lasa los Tratados para crear, por ejemplo, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, lo han hecho y cuando se han tenido que reformar los Tratados para cumplir o satisfacer los delirios de algún Estado miembro en cuestión de austeridad, también lo hemos hecho. Por tanto, ¿que es lo que le quiero decir? Ahí tiene, por ejemplo, la garantía de empleo juvenil, no es necesario que se la explique. Pelee por aumentar el presupuesto utilice, si es necesario, el Fondo Social Europeo como instrumento diseñe un mecanismo de aplicación cofinanciado y solidario que ayude más a los que más desempleo tienen presione para cambiar aún más esta política de asfixia social a los países que peor lo están pasando y recuerde que detrás de cada cifra hay una persona que lo está pasando mal. Entonces pensará como yo, que lo de menos es de quién es la competencia, porque para el conjunto de los ciudadanos, especialmente para la gente joven, nosotros somos los que tenemos toda la responsabilidad.